Musimy zrobić z pewnością wszystko, aby demokracja utrzymała i rozwijała się na Bliskim Wschodzie, jednak demokracja to nie tylko procedury wyborcze. Potrzebne jest prawdziwe przestrzeganie prawa, w tym uznanych międzynarodowo praw mniejszości, a w tym praw mniejszości religijnych. W realiach Egiptu czy Iraku nadejście demokracji nie jest niestety równoznaczne z poszanowaniem wolności religijnej społeczności chrześcijańskich, które żyją tam od setek lat. Koptowie w Egipcie czują się dziś zagrożeni przemocą ze strony radykałów islamskich oraz dyskryminacją prawną, której ucieleśnieniem jest szariat jako źródło prawa w tamtejszej konstytucji.

Nie chodzi o to, by demokracji na Bliskim Wschodzie czynić kłopoty, by jej przeszkadzać.

Apeluję, by Pani nigdy nie zapominała o sytuacji tamtejszych chrześcijan w tamtejszych krajach.